Ich wollte nur sagen, die Anzeigetafel funktioniert seit längerer Zeit saumäßig.

Unten standen immer dieselben, obwohl sie nicht die nächsten Redner waren. Und auch heute Mittag bei der Abstimmung war angezeigt Es ist Abstimmung, da war keine.

Ich bitte Sie, dafür zu sorgen, dass hier im Haus diese Anzeigetafeln und dieses Anzeigesystem wieder in Ordnung kommen. Das ist seit längerer Zeit absolut in Unordnung.